Auch dafür ein herzliches Dankeschön. Die Ausgangsfrage aus meiner Sicht es ist ja vieles schon gesagt worden, was ich nicht wiederholen will ist, dass der Binnenmarkt im Bereich des öffentlichen Vergaberechts heute nicht so funktioniert, wie er funktionieren sollte, weil wir bei sehr vielen grenzüberschreitenden Ausschreibungen keine grenzüberschreitenden Gebote bzw.

Das muss uns in der Tat nachdenklich stimmen, und ich hoffe, dass die Vereinfachungsvorschläge von Kommissar Barnier hier wichtige Weichenstellungen bringen. Zum zweiten finde ich den Grundsatz best value for money das beste Angebot über den Lebenszyklus gerechnet, etwas, das stärker betont werden muss, was allerdings bis heute auch nicht ausgeschlossen war. Das ist ja ein Thema des öffentlichen Vergaberechts da müssen wir uns auch ganz ehrlich in die Augen schauen das auch zu viel Populismus Anlass gibt. Deswegen danke ich allen Kollegen, die sich heute hier tatsächlich an die Sache gehalten haben. Ein Punkt, der ebenfalls schon heute möglich ist, ist die stärkere Berücksichtigung von kleinen und mittleren Unternehmen ein Herzensanliegen unserer Fraktion. Aber schon heute können über Losbildungen kleinere und mittlere Unternehmen entsprechend in den Prozess eingebunden werden, und dies geschieht teilweise auch. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich hoffe, dass es uns gelingt, vergabefremde Kriterien aus dem neuen Gesetzgebungsvorschlag herauszuhalten, dass am Ende wirklich der die Ausschreibung gewinnen möge, der das beste Angebot vorlegt, und zwar das beste über den Lebenszyklus gerechnet.